În contextul reducerilor bugetare cu care se confruntă statele membre, este necesar ca UE să dispună de o piață funcțională și eficientă a achizițiilor publice. Legislația europeană ar trebui simplificată pentru a permite achizitorilor să obțină cele mai bune rezultate investind un minim de timp și fonduri.

Amintesc necesitatea introducerii sistemului electronic de licitații.